virðulegur forseti ég tek undir það með háttvirtum þingmanni steingrími j sigfússyni að ég held að það sé vel til fundið að hefja þing núna í september með umræðu um efnahagsmál og fagna því að forsætisráðherra flytur hér skýrslu um stöðu mála það er auðvitað um fátt meira rætt þessa dagana og hefur verið raunar í allt sumar heldur en einmitt stöðuna í efnahagsmálum og auðvitað alveg sjálfgefið að þegar þingmenn mæta til starfa núna í byrjun september þá ræði þeir þessi mál en ég verð að játa það að eftir að hafa hlustað á

sem frá honum kemur því fátt var um lausnir en meira um upphrópanir í því sem hann sagði við horfumst auðvitað öll í augu við það að það hefur orðið talsvert mikill viðsnúningur í íslensku efnahagslífi á undanförnum mánuðum hér var þensluskeið í nokkur ár en núna eru blikur á lofti við sjáum verðbólguna háa stýrivexti og takmarkaðan aðgang að erlendu lánsfé að þetta er allt saman farið að hafa áhrif á kaupmátt almennings á greiðslubyrði almennings af eigum lánum og á fjárfestingu og rekstur fyrirtækja

en við eigum líka á nálgast hana af raunsæi og ábyrgð og skilningurinn og samúðin sem menn hafa og ég geri ráð fyrir því að formaður vinstri grænna hafi það með þeirri stöðu sem upp er komin ég geri ráð fyrir því að formaðurinn hafi þennan skilning og þessa samúð en það má ekki snúast upp í blekkingar og hræsni það sé hrópað er eftir lausnum patentlausnum sem ekki eru fyrir hendi þegar erfiðleikar steðja að hvort sem það er nú í lífi samfélaga eða einstaklinga þá eru engar einfaldar lausnir til eina lausn sem til er það er að vinna sig í gegnum erfiðleikana jafnt og þétt með margvíslegum hætti og það er það sem verið er að vinna að núna það er engin einföld lausn til formaðurinn dró hérna upp fyrirsögn úr viðskiptablaðinu þar sem ég segi að það er ekki kreppa á íslandi það eru váboðar það eru blikur á lofti en það er ekki óveður á íslandi núna vonandi getum við komið í veg fyrir að

hafa í huga í þessu sambandi verðbólga og háir stýrivextir eru ekki til marks um kreppu það getur verið til marks um allt annað en atvinnuleysið er hérna enn þá sem betur lítið eða einn komma tvö prósent þó uppsagnir hafi sannarlega aukist það er enn þá mikil neysla í samfélaginu það er ekki samdráttur til dæmis í dagvöruverslun og viðskiptahallinn er um sautján prósent viðskiptahallinn er um sautján prósent

gjaldþrotum fjölgi í ýmsum atvinnugreinum og við skulum horfast í augu við þessar staðreyndir af alvöru og takast á við þær af ábyrgð ég lít svo á að við stöndum í rauninni núna andspænis þríþættu verkefni það er í fyrsta lagi lausafjárvandi bankanna sem þarf að takast á við það er há verðbólga og líka umtalsverðar verðbólguvæntingar sem enn eru til staðar og í þriðja lagi þurfum við auðvitað þrátt fyrir alla þessa erfiðleika og kannski vegna þeirra að vinna að efnahagslegum stöðugleika og langtíma hagvexti hvernig við ætlum að tryggja hann ef við horfum aðeins á lausafjárvanda bankanna þá stafar hann auðvitað fyrst og fremst af skorti á lánsfé á alþjóðlegum mörkuðum vandi bankanna er ekki eiginfjárvandi bankarnir eiga tiltölulega góðar eignir og nýtt álagspróf frá fjármálaeftirlitinu sýndi að þeir eru nokkuð vel í stakk búnir til að takast á við vandann og eins og kom fram hjá hæstvirtum forsætisráðherra þá er vandi bankanna ekki einskorðaður við íslenska fjármálakerfið þetta er alþjóðlegur vandi og ef ég man rétt þá sagði seðlabankastjóri bandaríkjanna núna nýverið eða hann líkti stöðunni á alþjóðlegum fjármálamörkuðum við náttúruhamfarir við náttúruhamfarir og það er þetta sem við erum að glíma við núna hér eins og annars staðar og bankarnir og ríkisvaldið verða sameiginlega að glíma við þennan vanda og hvað er þá til ráða ég tel raunar að þetta sé eitt stærsta málið að takast á við akkúrat núna og hvað er þá til ráða jú bankarnir þurfa auðvitað sjálfir að halda áfram að afla sér erlends lausafjár og þeir hafa til þess ýmsar leiðir

þeir geta haldið áfram að afla sér innlána á erlendum mörkuðum og svo þurfa þeir náttúrlega líka að hætta að skerða starfsfé sitt með óhóflegum bónus og arðgreiðslum hafi verið gagnrýniverðar þessar óhóflegu greiðslur bónusgreiðslur í fjármálakerfinu þegar vel áraði þá er engin réttlæting fyrir þeim núna og það er auðvitað eitt af því sem bankarnir þurfa að gera til þess að fá líka almenning í landinu með sé til þess að

fram hjá hæstvirtum forsætisráðherra þá hefur verið unnið í því og þannig varð tólf prósent aukning á gjaldeyrisforðanum í lok júní hann var tvö hundruð milljarðar í lok júní en hann er kominn núna upp í fimm hundruð milljarða króna svo það hefur sannarlega verið unnið að þessu verkefni seðlabankinn getur haldið áfram að leita eftir gjaldmiðlaskiptasamningum eins og hann hefur þegar gert upp á eins og hálfan milljarð evra og var gert í maí allir þessir aðilar ríkisstjórn seðlabanki og bankarnir þurfa auðvitað að stilla saman strengi eftir því sem hægt er varðandi erlenda lausafjáröflun og þetta er mikilvægt verkefni að takast á við varðandi háu verðbólguna og verðbólguvæntingarnar þá stafar verðbólgan auðvitað fyrst og fremst að þeirri gengislækkun sem orðið hefur sem og hækkandi innflutningsverði á eldsneyti og matvælum og hvað er þá til ráða varðandi verðbólguna og verðbólguvæntingarnar meðan að verðbólgan er í tveggja stafa tölu og kjaramál eru í ákveðinni óvissu eins og þau eru núna þá er ekki líklegt að seðlabankinn lækki stýrivexti það sem við verðum að horfast í augu við er að ákveðið hjöðnunarferli í okkar ofþanda hagkerfi var og er óumflýjanlegt það er óumflýjanlegt þenslan sem verið hefur hér og hagvöxturinn á undanförnum árum hefur ekki verið drifinn áfram af aukinni framleiðni heldur fyrst og fremst af skuldsetningu og innflutningi á erlendu vinnuafli og það er ekkert sem getur komið okkur út úr þessum vanda annað en samstillt átak um að halda aftur af verðhækkunum eins og kostur er

og gætu skapað aðstæður fyrir því að vaxtalækkunarferli gæti hafist er að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld kæmu að einu borði til að sammælast um það hvernig eigi að takast á við þá staðreynd að forsendur kjarasamninga virðast brostnar sú staðreynd blasir við og meðan að þetta er þannig mál og óleyst og menn hafa ekki komið sér saman um hvernig þeir ætla að takast á við þennan veruleika þá er mjög líklegt að verðbólguvæntingar verði áfram miklar og vaxtalækkunarferli geti ekki hafist þeir eru ýmsir sem kalla núna á fráhvarf frá núverandi peningastefnu við þær aðstæður sem uppi eru og vilja að seðlabankanum séu sett ný markmið og það er kallað á fráhvarf frá markaðri stefnu það gerir meðal annars formaður vinstri grænna gerði það á fundi sem vinstri grænir héldu nú nýverið þetta að kalla á fráhvarf frá þessari mörkuðu stefnu er ekkert annað en ábyrgðarleysi og ávísun á meiri óstöðugleika það er auðvelt að hafa samúð með erfiðum rekstraraðstæðum fyrirtækja en atvinnulífið verður engu bættara það verður engu bættara ef gengið fellur frekar en orðið er og tveggja stafa verðbólga verður viðvarandi sterkt samband vaxta gengis og verðlags það verður ekki umflúið með óskhyggjuna eina að vopni þriðja sem ég nefndi hér áðan var að vinna að efnahagslegum stöðugleika til lengri tíma og langtímahagvexti sveiflur í íslensku hagkerfi eru allt of miklar og þær skapa meiri óvissu í rekstri heimila og fyrirtækja heldur en eðlilegt er þetta á auðvitað að hluta til rót sína að rekja til gjaldmiðilsins sem nýtur ekki trausts og hefur ekki gert lengi þess vegna erum við með verðtryggingu vegna þess að krónan okkar hefur ekki notið trausts það birtist bara með öðrum hætti núna heldur en það hefur áður gert verðið á gjaldmiðlinum okkar sveiflast einfaldlega of mikið og þar af leiðandi eru það ekki margir sem vilja undirgangast fjárhagslegar skuldbindingar til lengri tíma án verðtryggingar og hvað er þá til ráða í því sambandi jú ég tel að það verði að móta til lengri tíma stefnu í gengismálum og stjórn peningamála það eru sterkar vísbendingar um að núverandi fyrirkomulag sé ekki það ákjósanlegasta og ég tel að það þurfi að fara fram ítarleg og vönduð úttekt á framtíðarfyrirkomulagi peningamála við fyrsta tækifæri rétt eins og forsætisráðherra boðaði á aðalfundi seðlabankans það þýðir ekki það að menn ætli að hlaupa á brott frá því markmiði sem peningamálastefnan hefur núna bara si svona að undangenginni vandaðri úttekt geta menn tekið ákvarðanir um það hvernig stefnu í peningamálum eigi að marka þegar til framtíðar er litið það hafa margir sagt að það þurfi að laga verðbólgumarkmiðið að svokölluðum íslenskum veruleika það þýðir á mannamáli að verðbólgumarkmiðinu verði annaðhvort bara vikið til hliðar tímabundið eða að seðlabankinn fái fleiri markmið eins og hátt atvinnustig viðskiptajöfnuð gengisstöðugleika og svo á hann að vega þetta allt saman með þessu eina tæki sem hann hefur sem eru vextirnir og það eiga að uppfylla mörg mismunandi markmið með einu tæki það getur ekki verið ávísun á árangur reynsla okkar íslendinga af fljótandi gengi með verðbólgumarkmiði getur ekki talist góð og þess vegna eins og ég segi er full ástæða til þess að vinna að ítarlegri úttekt á reynslu undanfarinna ára af færustu sérfræðingum varðandi hitt málið sem er líka mikilvægt þegar til lengri tíma litið varðandi langtíma hagvöxt og stöðugleika það er auðvitað að móta stefnu til framtíðar um nýtingu orkuauðlinda og orkufrekan iðnað þetta eru auðvitað okkar verðmætustu auðlindir sem við eigum það er vatnsaflið og jarðhitinn auðvitað verðum við að nýja það en það er ekki sama hvernig það er gert og stefnan til framtíðar um nýtingu orkuauðlinda og orkufrekan iðnað hún á meðal annars eins og kemur fram í stjórnarsáttmálanum að byggjast á rammaáætlun um verndun og nýtingu náttúrusvæða rétt eins og það að endurskoða peningamálastefnuna gengismálin og stjórn peningamála og það er ekki skammtímaaðgerð það er langtímaaðgerð það sama á við um nýtingu auðlindanna okkar það er ekki hagstjórnarákvörðun til skamms tíma það eru miklir hagsmunir í húfi og við megum ekki láta stjórnast af skammtíma hagsmunum í þessu auðlindirnar okkar eru þarna þær hlaupa ekki frá okkur verðmæti þeirra mun bara aukast ef eitthvað er og þess vegna þurfum við alltaf að tryggja að við nýtum þær með besta mögulega hætti og besta verð fáist sem fáanlegt er á hverjum tíma en virðulegur forseti við erum bæði að tala hér um aðgerðir til skemmri tíma og það hefur verið unnið mjög ötullega að þeim hálfu af hálfu ríkisstjórnarinnar en ekki með neinum stórum aðgerðum ekki með neinum boðaföllum enda er það ekki hægt það er engin slík lausn í sjónmáli og það getur enginn boðið upp á slíka lausn við þær aðstæður sem núna eru við þurfum að vinna okkur í gegnum vandann en samhliða móta stefnu til framtíðar bæði varðandi orkuauðlindirnar okkar og gengismálin